Több mint 10 millió uniós állampolgár él a szabad mozgás adta lehetőségekkel. A más tagállamban való tartózkodás során a polgárok találkoznak egy számukra új, idegen közigazgatási, oktatási és társadalombiztosítási rendszerrel. Ez számos adminisztratív jellegű nehézséget jelent. A rendelet az adminisztratív alakiságok egyszerűsítésével elsősorban a családi állapotra vonatkozó közokiratok és egyéb jogokat igazoló okiratok határon túl átnyúló elfogadását kívánja megkönnyíteni, ezért tisztelettel üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Mivel évente többszázezer iratot hitelesítenek, a tagállamok közötti bizalom megerősítéséről beszélhetünk, amely az uniós polgárok idejét és pénztárcáját kímélheti meg. A rendelet lényegi vívmánya a többnyelvű formanyomtatványok létrehozása. A soknyelvűség az adminisztratív ügyek intézése során plusz terhet jelent, az összes uniós hivatalos nyelven kiállítható formanyomtatványok változtatni fognak ezen a helyzeten. Külön örülök annak, hogy egy olyan közösség szempontjából, amelynek például kapcsolata van egy másik tagállammal a nyelv azonossága miatt, szlovákiai magyarként is olyan formanyomtatványt tudok majd prezentálni, ha szükséges, Magyarországon, amelyet külön fordítói költségek nélkül állítottak ki számomra a szlovák hatóságok.